Das sollte man entsprechend unterstützen.

Darüber hinaus gibt es noch die Frage, ob dies auch technisch machbar ist, ob wirklich betrugsicher kontrolliert werden kann, dass dies durchgeführt wird.